Unia Europejska często jednak nie egzekwuje przestrzegania praw człowieka na naszym terytorium. Chciałbym zwrócić uwagę na ciągle istniejący problem dyskryminacji mniejszości, w tym mniejszości polskiej na Litwie w kraju członkowskim Unii, będącym sygnatariuszem międzynarodowych umów i traktatów dotyczących ochrony praw człowieka i mniejszości. Dziś sejm litewski miał decydować o ograniczeniu możliwości kształcenia w języku mniejszości.